Señora presidenta, quienes más han perdido con la ineficacia de la Comisión y de los Estados miembros en la aplicación del Convenio de la CICAA son los pescadores artesanales que, tradicionalmente, han sido el principal motor económico de las localidades costeras. En España no se cumple el artículo 17 de la política pesquera común porque el Partido Popular utiliza la cuota como arma política para enfrentar a los pescadores, a los territorios y, además, quitarles su derecho a la mar. El Partido Popular deja la mayor parte de la cuota de atún rojo a grandes factorías pertenecientes al grupo Balfegó y Ricardo Fuentes y, después, se llenan la boca de patria. Patria es defender el pan de los pescadores artesanales. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones vamos a apoyar todo aquello que tenga que ver con la mejora de la vida de las personas que cada día se baten el cobre en la pelea contra las olas para mantener a su familia. Esperamos que este informe no se quede en papel mojado y que la Comisión castigue y persiga a quienes legislan favoreciendo a las grandes corporaciones mientras empobrecen a nuestro pueblo y destruyen nuestro bien común.